Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej!

Przedstawiciele prezydencji holenderskiej!

czy 6 lat temu. To jest postęp i w tej chwili razem gramy w jednej drużynie, drużynie audytorów, i myślę, że to jest dobry sygnał dla europejskiego podatnika i dla tych wszystkich, którzy chcą, aby pieniądze europejskie były wydawane jak najbardziej rozważnie.

Jeszcze nienajlepiej, ale w miarę dobrze jest w Parlamencie Europejskim, gorzej w Komisji Europejskiej, najgorzej w Radzie Europejskiej. I tu dochodzimy do Rady Europejskiej. Chciałem powiedzieć, że ja mam takie poczucie, że co roku jest ten sam spektakl odgrywany my cały czas słusznie narzekamy i złorzeczymy na Radę, podkreślamy brak woli współpracy, brak tej political will woli politycznej ze strony Rady i cały czas mamy rację, cały czas deklarujemy to samo i oczywiście żadnego odzewu. Jest takie stare polskie powiedzenie gadał dziad do obrazu, obraz doń ani razu. Odbijamy te piłki do Rady i nie ma to żadnego efektu. Czas naprawdę na bardzo twarde stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej kwestii, bo nie może być tak, żeby te dwie instytucje nie współpracowały z powodu braku woli współpracy